herra forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti um frumvarp til fjáraukalaga fyrir minni hluta fjárlaganefndar undir það rita auk mín sem er fulltrúi vinstri hreyfingarinnar a græns framboðs í fjárlaganefnd þeir háttvirtir þingmenn magnús stefánsson fulltrúi framsóknarflokksins í fjárlaganefnd og háttvirtir þingmenn guðjón a kristjánsson fulltrúi frjálslynda flokksins í fjárlaganefnd áður en ég hef mál mitt herra forseti hef ég óskað eftir því að bæði hæstvirtan menntamálaráðherra og hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verði hér viðstaddir umræðuna þannig að ég geti beint til þeirra spurningum ræðu háttvirts þingmanns gunnars svavarssonar sem kemur hér álíka bjartsýnn og hann var í fyrra þegar hann var að mæla þá fyrir sínu fyrsta fjárlagafrumvarpi þá vonaði hann að hann gæti fengið því áorkað að vinnubrögðum yrði breytt til batnaðar og var

um bætt vinnubrögð ég verð nú að segja að mikil er trú hans og vissulega hefur formaðurinn verið með nokkra tilburði í þeim efnum en þeir hafa því miður reynst mjög árangurslitlir því miður ef formaður og háttvirtur varaformaður eru ánægðir með þann árangur sem þeir hafa náð í bættum vinnubrögðum tek ég ekki undir það ég tel að vinnubrögðin hafi aldrei verið verri við fjáraukalagagerðina en við nú erum að upplifa á þessum dögum fjáraukalagafrumvarpið kom fram fyrir skömmu síðan til annarrar umræðu og allar þær upplýsingar sem í því voru gátu hafa legið fyrir í byrjun október þar var ekki minnst einu orði á bankahrunið eða á neinar þær skuldbindingar sem höfðu dunið á þjóðinni á þessu ári og þó var frumvarpið ekki lagt fram fyrr en undir miðjan desember þannig að eitthvað er það nú að það virðist ganga afar hægt að aga ríkisstjórnina í þessum efnum þegar háttvirtur formaður fjárlaganefndar er að tala um að það eigi að beita forstöðumenn einhverjum agatilskipunum í bættum vinnubrögðum við utanumhald fjármuna má það svo sem vel vera í einstaka tilvikum en vandinn er fyrst og fremst ríkisstjórnarinnar og ráðherranna sem fara sínu fram og háttvirtur formaður og varaformaður einmitt fjárlaganefndar nú eins og fyrr verið að standa svo máttlausir gagnvart herra forseti ég hefði óskað eftir því að þessir ráðherrar væru hér viðstaddir mitt nefndarálit forseti vill upplýsa ræðumann um að það er verið að gera ráðstafanir til að biðja þá um að koma í þingsalinn sé að hæstvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra er kominn og ég vona fastlega að hæstvirtur menntamálaráðherra komi einnig við stöndum að minni hluti fjárlaganefndar ríkisstjórnin hefur lagt fram breytingartillögur við þriðju umræðu um frumvarp til fjáraukalaga árið tvö þúsund og átta samkvæmt þeim hækka útgjöld um þrettán hundruð sextíu og sjö komma tveimur milljónum króna og skiptast á sex ráðuneyti þau eru forsætisráðuneyti sem ráðgert er að fái sextíu og átta milljónir króna menntamálaráðuneyti hundrað milljónir króna dóms og kirkjumálaráðuneyti tvö hundruð þrjátíu milljónir króna heilbrigðisráðuneyti fjörutíu og þrjú og hálfa

á því að engar frekari breytingartillögur komu fram um tekjuáætlun frumvarpsins frá því að það var lagt fram minni hlutinn vísar í ítarlegt nefndarálit sitt við aðra umræðu um frumvarpið og telur að enn sé tekjuáætlunin ofmetin stór hluti hækkunarinnar samkvæmt tillögum meiri hlutans mun fara til fjármálaeftirlitsins til greiðslu viðbótarkostnaðar sem það hefur haft af setningu neyðarlaganna á fundi með fjárlaganefnd hafði viðskiptaráðuneytið tilkynnt að ekki þyrfti að koma til frekari fjárbeiðna fjármálaeftirlitsins þar sem unnt væri að mæta þessum óvæntu útgjöldum með því að ganga á ónotaðar fjárheimildir þá þegar benti minni hlutinn á að ekki væri

því hlýtur fjárbeiðnin að koma meiri hlutanum mjög á óvart minni hlutinn telur óhjákvæmilegt að nánari grein sé gerð fyrir fjárbeiðni af þessari stærðargráðu þrátt fyrir að í lögum númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta sé heimild til fjárveitinga úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði minni hlutinn bendir á nauðsyn þess að fjárlaganefnd leggist nánar yfir forsendur fjárbeiðninnar og veittar verði mun ítarlegri upplýsingar um með hvaða hætti þessi kostnaður skiptist og hvaða liðir standa að baki honum minni hlutinn telur nauðsynlegt að lögð verði fram kostnaðaráætlun frá fjármálaeftirlitinu um hvaða fjárhæðir komi til með að lenda á ríkissjóði vegna starfa skilanefndanna á næsta ári ekki nægir yfirlýsing frá fjármálaeftirlitinu frá fjórða desember síðastliðnum um að á þessum tímapunkti sé með beinni tilvitnun í skýrslu fjármálaeftirlitsins alls óljóst hve lengi skilanefndirnar munu verða starfandi þá er bent á að í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og níu er ekki lagt mat á þennan fyrirsjáanlega kostnað sem ekki hafa enn litið dagsins ljós verðmatskostnaðar vegna aðkeyptra sérfræðinga auk annarrar aðkeyptrar sérfræðiþjónustu minni hlutinn bendir á að að minnsta kosti hluti þeirra endurskoðunarskrifstofa sem unnið hafa á vegum skilanefndanna skrifuðu undir ársreikninga gömlu viðskiptabankanna ein endurskoðunarskrifstofa hefur sagt sig frá verkinu vegna ábendinga um að hugsanlega megi draga óhæði hennar í efa en minni hlutinn telur eðlilegt að farið verði yfir óhæði allra sem að þessari vinnu koma til að eyða þeirri tortryggni sem virðist ríkja í garð starfsmanna og sérfræðinga skilanefndanna í þessu sambandi bendir minni hlutinn á sjötta tölulið níundu grein laga númer átján nítján hundruð níutíu og sjö um endurskoðendur en þar segir endurskoðanda er óheimilt að endurskoða hjá stofnunum og fyrirtækjum ef að öðru leyti eru fyrir hendi þær aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni hans í efa með réttu ég vek athygli herra forseta á að í svona málum sem þessum svona stóru máli sem þessu mega svona löguð grundvallaratriði ekki vera í neinum vafa það er í rauninni hægt að velta því fyrir sér hvers vegna bæði skilanefndirnar og fjármálaeftirlitið og það á ábyrgð ríkisins hafa farið fram með þessum hætti þannig að nú eftir á allmörgum vikum eftir að skilanefndir og endurskoðendur hafa tekið til starfa eru menn að taka upp þessar spurningar minni hlutinn telur nauðsynlegt að endurskoðunarskýrslur þeirra vegna endurskoðunar bankanna þriggja síðustu þrjú árin verði lagðar fyrir fjárlaganefnd og hefur minni hlutinn þegar óskað eftir því að a veðri gert ríkissjóður hefur nú tekið við ábyrgðinni af stjórn bankanna og tjónið af falli þeirra lendir með beinum hætti á þegnum landsins má í því sambandi benda á minnisblað frá fjárreiðu og eignaskrifstofu fjármálaráðuneytisins dags nítjánda des tvö þúsund og átta þar sem lántökur ríkissjóðs að fjárhæð átta hundruð fjörutíu milljarðar króna vegna bankanna eru staðfestar og áætluð vaxtagjöld að fjárhæð fjörutíu og fimm komma níu milljarðar króna eru þá ótaldar lántökur vegna uppgjörs á icesave reikningunum svokölluðu og tengdum innlánsreikningum í útibúum gömlu bankanna erlendis sem líklegt er miðað við framkomnar upplýsingar að hlaupa muni á hundruðum milljarða króna með tuga milljarða króna árlegum vaxtakostnaði með þessu er ekki átt við að veittar verði upplýsingar um fjárhagslegar upplýsingar einstaklinga eða upplýsingar sem eðlilegt verður að telja að leynd ríki um hér er átt við almennar upplýsingar sem kunnáttumenn á sviði reikningsskila og uppgjörsfræða veita eigendum fyrirtækja um rekstur umhverfi hans áhættugreiningu og framtíðarhorfur þær almennu upplýsingar sem veittar eru í endurskoðunarbréfunum eru því ekki einkamál tiltekinna stjórnenda og fámenns hóps fyrrum eigenda bankanna heldur upplýsingar sem almenningur á rétt á að veittar verði þeim sem nú bera fjárhagslega ábyrgð á rekstri þrotabúanna á endanum reyndist það síðan vera almenningur sjálfur sem verður að axla þessa ábyrgð því miður minni hlutinn telur eðlilegt að gerð verði grein fyrir því á alþingi hvort þessir utanaðkomandi eftirlitsaðilar sem störfuðu jafnt fyrir hluthafa bankastjórnirnar og hið opinbera hafi varað með viðunandi hætti við þeirri hættu sem nú virðist hafa komið fram að var innbyggð í rekstur bankanna og almenningur bar vissa ábyrgð á þó svo að þegnarnir hafi almennt mátt telja að ábyrgðin takmarkaðist við hlutafé bankanna tryggingasjóð innstæðueigenda og ábyrgðasjóð launa þeirri spurningu hefur ekki enn verið svarað hvers vegna ábyrgð þegnanna hafði ekki verið kynnt og við henni varað þá varpar minni hlutinn þeirri spurningu fram hvort ekki sé eðlilegt að þrotabú bankanna beri þennan kostnað þrátt fyrir ákvæði neyðarlaganna þar sem þrotabúin hefðu hvort sem er borið ákveðinn hluta hans og að skilanefndirnar flokki kostnaðinn milli ríkissjóðs og þrotabúanna með það í huga öðru kann að gegna með kostnað ríkissjóðs af sérstakri rannsókn sem nú hefur verið sótt um fjárheimildir fyrir minni hlutinn vekur sérstaka athygli á tillögu um aukafjárveitingu til flugstoða að fjárhæð hundrað þrjátíu milljónir króna sem var lögð fram í þann mund sem frumvarpið var afgreitt frá nefndinni án fullnægjandi skýringa og án þess að tími hafi unnist til að ræða hana innan nefndarinnar minni hlutinn gagnrýnir þessi vinnubrögð en þau eru í samræmi við það skipulags og stefnuleysi sem einkennir fjárlagagerðina ekki er hér verið að gagnrýna hvort þessi fjárveiting hafi verið mikilvæg eða ekki við vitum að flugstoðir bera ábyrgð á flugumferð og að flugvellir í landinu séu hæfir til flugumferðar en vinnubrögð af þessu tagi á síðustu metrum og síðustu mínútum fjárlagagerðarinnar hljóta að vera gagnrýnisverð samkvæmt fjáraukalögum á aðeins að taka inn í fjáraukalög eitthvað sem skyndilega kemur upp og ekki var fyrirsjáanlegt fjáraukalögin eru búin að vera hér í meðferð þingsins í nokkrar vikur og reyndar mánuði og upphæðir af þessum toga og reyndar fleiri sem hér eru gerðar tillögur um hlutu að hafa legið fyrr fyrir minni hlutinn vísar til þess sem áður hefur komið fram af hans hálfu um að stofnanir í heilbrigðis og öldrunarþjónustu munu samkvæmt frumvarpinu hefja rekstur á næsta ári með halla auk þess sem fjárheimildir þeirra eru almennt skornar niður í fjárlögum fyrir árið tvö þúsund og níu margar þessar stofnanir fara með umtalsverðan halla inn í næsta ár minni hlutinn ítrekar gagnrýni sína á þetta ráðslag og óttast að óhjákvæmilegur sé mikill hallarekstur á næsta ári sem muni valda miklum erfiðleikum í rekstri þessara stofnana minni hlutinn vekur jafnframt athygli á því að ekki er gerð tillaga um eina einustu krónu til að koma til móts við rekstrarhalla landbúnaðarháskólans á hvanneyri miðað við fyrirliggjandi upplýsingar má öllum vera ljóst að það mun valda miklum vandræðum í starfsemi skólans á komandi árum minni hlutinn vísar allri ábyrgð á því máli á menntamálaráðuneytið og stjórnarmeirihlutann á alþingi ég vil víkja örfáum orðum frekar að þessum málum landbúnaðarháskólanna það voru samþykkt ný lög um landbúnaðarháskóla bæði um hólaskóla og landbúnaðarháskóla íslands og var

sameinast rannsóknastofnun landbúnaðarins og garðyrkjuskóla ríkisins að reykjum í ölfusi það var ljóst að sú sameining mundi í sjálfu sér ein sér kosta verulegt fjármagn og skipulagsbreytingar og kostnað sem því mundi fylgja auk þess var skólanum heimilt að fara og sækja inn á nýjar námsbrautir og auka umsvif sín á þeim vettvangi það sama var einnig líka gert við landbúnaðarháskólann á hólum og honum veitt með sérstökum lögum heimild til að færa nám sitt upp á háskólastig og brautskrá háskólaborgara það er alveg ljóst og það lá fyrir þegar sú ákvörðun var tekin að það mundi leiða til aukins kostnaðar í starfsemi skólans eðlilega auk þess var mikil eftirspurn eftir starfseminni og náminu þar á í greinargerð og umfjöllun þess máls að hann mundi auka sín umsvif ofan á þetta bættist svo að þegar sú ríkisstjórn sem nú situr ríkisstjórn sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar kom til valda þá var eitt fyrsta verk hennar að gangast fyrir miklum skipulagsbreytingum einmitt í stjórnarráðinu um vistun ákveðinna málaflokka og heilla stofnana þar með var líka lagt til að landbúnaðarháskólarnir sem um líklega á annað hundrað ár eða allan þann tíma verið til þessa hafa verið með farsælum hætti

til menntamálaráðuneytisins þar sem ég tala og reyndar fleiri þingmenn í stjórnarandstöðuflokkunum þeir flokkar sem hafa kannski hvað mest tengsl líka út um landsbyggðina og inn í landbúnaðarkerfið og til bænda vöruðu mjög við þessu þeir bentu á að búnaðarskólarnir hefðu um aldaskeið verið hluti af bændasamfélaginu landbúnaðarsamfélaginu og staða þeirra sem slík mjög sérstæð en í því einmitt fólst styrkur þeirra og við að ef skólarnir færu undan landbúnaðarráðuneytinu yfir í menntamálaráðuneytið þá mundi staða þeirra í sjálfu sér og sérstaða veikjast og þeir verða meira metnir sem almennir skólar sem standa á einhverjum venjulegum götuhornum og ekki verði tekið tillit til hinnar gríðarlegu sérstöðu þeirra og hlutverks sem þeir gegna bæði samfélagslega menningarlega og vísindalega í því umhverfi sem þeir eru sprottnir úr þessu var öllu varað við á síðasta ári voru þeir áfram sendir út fyrir ári síðan var ljóst að þá var uppsafnaður halli á þessum skólum og þá var ekki tekið á þeim halla né heldur fengu þeir nauðsynlegar fjárveitingar inn á fjárlög ársins tvö þúsund og átta sem þó var öllum ljóst að þyrfti að koma og var hluti af þeirri lagasetningu sem sett var þá um skólana þá var því borið við að þeir væru í endurskoðun og skoða þyrfti málin frekar en á þessu yrði tekið þegar á þessu ári og skólarnir fengu heimild til að fara áfram í verkefni sín með óbreyttu sniði á þessu ári þess vegna kom það mjög á óvart í ljósi allra þessara yfirlýsinga að við fjárlagagerð nú fyrst við fjárlagagerðina sjálfa þá var fjarri því að þessar stofnanir fengju fjármagn inn á fjárlög tvö þúsund og níu eins og þeir þurftu og eins og hafði verið gert ráð fyrir að þyrfti við þær tilfærslur sem urðu áfram á milli ráðuneyta og einnig með tilliti til þeirra laga sem höfðu verið sett um þá fyrir skömmu en það olli miklum vandræðum og miklum vonbrigðum ekki síður hitt að varðandi þann uppsafnaða halla sem er

að hólaskóli fékk þar nokkuð viðunandi afgreiðslu á sínum halla varðandi aðra umræðu fjáraukalaga en landbúnaðarháskólinn á hvanneyri engan

að þær upphæðir sem hér eru og það fjármagn sem þessa stofnun vantar nú bæði til að uppfylla þau loforð og væntingar sem henni voru gefnar fyrir ári síðan eru það miklar upphæðir að komi þær ekki inn og fái stofnunin þær ekki bættar inn í sinn rekstur þá muni hún standa fyrir ófyrirsjáanlegum vandræðum sumir segja að ef það verði þannig sé það nánast tilskipun af hálfu stjórnvalda að þessi skóli sé óþarfur og honum eigi að loka eða skera starfsemina svo verulega saman að það verði ekki sami skóli eftir sem áður ég vil því beina afdráttarlaust spurningum til hæstvirts menntamálaráðherra hvort þetta sé raunin að landbúnaðarháskólinn á hvanneyri eigi að fara inn í næsta ár með þennan uppsafnaða halla sem liggur fyrir og ég veit að hæstvirtur ráðherra veit um hvaða tölur er að tala og einnig líka hvernig hæstvirtir ráðherrar hugsa sér þá rekstrargrunn þessara stofnana á næsta ári þegar ljóst er að vantar umtalsverðar fjárveitingar inn í rekstur þeirra á árinu tvö þúsund og níu þegar þeir geti starfað með óbreyttum og eðlilegum hætti jafnframt vil ég beina þeim spurningum til hæstvirtrar landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra sem veit vel um þá gagnrýni sem atvinnuvegurinn bændasamtökin og aðrir þeir sem nánast tengjast þessum stofnunum hann veit vel af þeirri gagnrýni og þeirri tortryggni sem kom í garð þessarar ákvörðunar að

séð faglega á ábyrgð hæstvirts landbúnaðarráðherra þá vil ég einnig spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann telji að þessi vinnubrögð og þessi framkoma gagnvart skólanum sé ásættanleg og þetta sé eitthvað sem hæstvirtur ráðherra styðji maður vill líka heyra röksemdir fyrir því að verið er að þreyta þessar stofnanir með þessum hætti hér og svari því bara hreint út er að óbreyttu verið að segja landbúnaðarháskólanum á hvanneyri að minnsta kosti að hann eigi að skera sig niður og skreppa saman að hann verði varla starfhæfur með sama hætti og verði ekki starfhæfur með sama hætti áfram eg óska eftir að hæstvirtur ráðherra svari þessu alveg skýrt og skorinort svo ég víki aftur í nefndarálitið þá vísar minni hlutinn til nefndarálitsins sem varpar fram við aðra umræðu um frumvarpið í því nefndaráliti er ítarlega fjallað um frumvarpið og fram komnar breytingartillögur minni hlutinn getur ekki staðið að því að samþykkja fjáraukalög fyrir árið tvö þúsund og átta miðað við þær forsendur sem liggja til grundvallar enda vantar mikilvægar forsendur og upplýsingar enn til að hægt sé að meta þessa stöðu í heild er þá komið fram um jól og þessar upplýsingar liggja enn ekki fyrir þess vegna leggur minni hlutinn áherslu á og lýsir því yfir að fjáraukalögin ef þau verða afgreidd með þeim hætti sem hér liggja fyrir þá verði þau algerlega á ábyrgð ríkisstjórnarinnar og stjórnarmeirihlutans á alþingi ég vil einnig vekja athygli á því að við háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar í fjárlaganefnd höfum einnig ritað ríkisendurskoðanda bréf dagsett nítjánda desember síðastliðnum þar sem við óskum eftir því að ríkisendurskoðandi fari eftir bæði frumvarp til fjárlaga og frumvarp til fjáraukalaga ársins tvö þúsund og níu og hugi sérstaklega að öllum þeim þáttum sem tengjast falli bankakerfisins og skuldbindingum ríkissjóðs þar að lútandi sérstaklega er bent á vinnuferlið við fjárlagagerðina og fjáraukalagagerðina við óvenjulegar aðstæður sem ríkja í þjóðfélaginu þá var þess óskað að ríkisendurskoðandi líti sérstaklega á þær skuldbindingar sem ríkissjóður er að gangast undir og möguleika ríkissjóðs til að standa undir ein til framtíðar óskað er eftir athugasemdum og ábendingum við fjárlagaferlið eftir því sem ríkisendurskoðanda þykir ástæða til herra forseti eins og hér hefur verið rakið ítarlega bæði við aðra umræðu og í nefndaráliti minni hluta við þriðju umræðu eru svo gríðarlegar skuldbindingar lána og vaxtagreiðslur sem eru að falla á ríkissjóð eða geta gert

þannig að það eru margar ástæður fyrir því að minni hlutinn telur að þetta frumvarp sé algerlega ófullnægjandi taki ekki á þeim aðstæðum sem fyrir hendi eru eða gefi um það tæmandi upplýsingar

ríkisstjórnar sjálfstæðisflokksins og samfylkingarinnar